laga um breyting á lögum númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða með frumvarpi þessu er lögð til breyting á þrítugasta og sjöttu grein laganna sem fjallar um fjárfestingar lífeyrissjóða samkvæmt fyrsta tölulið fyrstu málsgrein þrítugustu og sjöttu grein laganna eru engar takmarkanir á því hversu stór hluti af eignasafni lífeyrissjóðs getur verið í skráðum ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs séu slík bréf óskráð er lífeyrissjóði hins vegar samkvæmt þriðju málsgrein þrítugustu og sjöttu grein óheimilt að fjárfesta fyrir meira en sem nemur tíu prósent af hreinni eign sjóðsins í slíkum bréfum samkvæmt orðalagi þrítugasta og sjöttu grein laganna snýr ákvæðið í heild sinni fyrst og fremst að fjárfestingum lífeyrissjóða hins vegar varðar greinin að efni til samsetningu á eignasafni sjóðanna og hefur greinin því áhrif á eignir sjóðanna óháð því hvort um beinar fjárfestingar sé að ræða eða ekki til að mynda þegar tiltekin bréf eru afhent lífeyrissjóði vegna uppgjörs á skuldbindingum af þeim sökum getur lífeyrissjóði vegna núgildandi takmörkunar þriðju málsgrein þrítugustu og sjöttu grein verið óheimilt að eiga ríkisskuldabréf og skuldabréf sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs en ekki eru skráð á skipulegum markaði umfram tíu prósent af hreinni eign sjóðsins með vísan til þessa er með frumvarpi þessu lagt til að bætt verði við þriðju málsgrein þrítugustu og sjöttu grein laganna ákvæði sem kveður á um að í þeim tilvikum þegar bakábyrgðaraðili lífeyrissjóðs sem nýtur bakábyrgðar ríkis sveitarfélags eða banka greiðir inn á skuldbindingu sína við sjóðinn með verðbréfum samkvæmt fyrsta tölulið fyrstu málsgrein þrítugustu og sjöttu grein sem ekki eru skráð á skipulegum markaði þá skuli sjóðnum heimilt að taka við og eiga slík verðbréf óháð takmörkunum samkvæmt fyrstu málsl þriðju málsgrein þrítugustu og sjöttu grein þessi breyting er í samræmi við önnur ákvæði greinarinnar og gengur ekki gegn þeim almennu varúðarsjónarmiðum sem liggja að baki ákvæðum um fjárfestingar lífeyrissjóða